Výsledkom verejnej konzultácie venovanej Zelenej knihe o kultúrnom a tvorivom priemysle bolo oznámenie Komisie s názvom Podpora kultúrnych a tvorivých sektorov v záujme rastu zamestnanosti v Európskej únii. Napriek tomu, že oznámenie Komisie prináša nové impulzy pre uvoľnenie potenciálu kreatívnych odvetví na urýchlenie hospodárskeho rastu, ich význam pre spoločnosť a jej inteligentný rozvoj ostáva stále nedocenený. Len pre ilustráciu si dovolím pripomenúť, že malé tímy tvorivých jednotlivcov, ktoré začínali svoje podnikanie v garážach či skromných improvizovaných priestoroch, po pár desaťročiach určujú technologické štandardy elektronickej komunikácie na celom svete.

Kreatívne odvetvia môžu poskytnúť spoločnosti mnoho inovačných podnetov, ktoré je však potrebné vedieť rýchlo a efektívne uvádzať do užívania.